Goerens qui traite des mesures d'accompagnement de la banane ACP.

Solidaire d'abord et avant tout car un lien historique fort unit l'Union européenne à ces pays et nous devons faire le maximum pour qu'ils puissent eux aussi profiter pleinement de la mondialisation dont ils sont régulièrement les premières victimes. Solidaire ensuite parce que les concessions commerciales généreusement accordées par la Commission à l'OMC risquent de porter un coup fatal à cette filière agricole chez nos partenaires ACP. Solidaire enfin, mais surtout pas naïf, puisque la proposition de règlement BAM, telle que présentée par la Commission insistait beaucoup trop sur le volet diversification économique. Vu la perte de préférence tarifaire induite par l'accord de l'OMC, il est évident que l'objectif principal de ce programme est d'assurer la durabilité des exportations de bananes ACP et donc de soutenir leur compétitivité. Par ailleurs, soyons honnêtes, l'enveloppe prévue par le BAM est bien trop faible et pas suffisamment étalée dans le temps pour avoir un effet positif sur la diversification. Pour terminer, j'ajouterai que si nous sommes conscients de l'urgence de la situation, nous pouvons accepter que ces mesures de soutien soient financées par l'utilisation massive du redéploiement de la rubrique IV du budget.